Miałem okazję być dwukrotnie w Kambodży. Po raz pierwszy dwa lata temu wraz z misją obserwacyjną Parlamentu Europejskiego podczas wyborów parlamentarnych, po raz drugi pół roku temu.

Niestety wraz z szybkim rozwojem gospodarczym nie mamy do czynienia z procesem demokratyzacji tego kraju.